Ich möchte den Kollegen danken für die faire Beurteilung des Kompromisses, natürlich auch dem Kommissar.

Herr Kommissar, es war keineswegs ein schneller Entscheidungsprozess.

Wir haben in dem Bericht die Vorschläge von IMCO weitgehend übernommen, was die Streitbeilegung angeht. Wir haben allerdings die Entscheidung, welche Behörden dafür zuständig sind, den Mitgliedstaaten überlassen.

Wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden, der es nach meiner Überzeugung ermöglicht, dass wir das einvernehmlich regeln können. Dann hat der Kollege Schmitt zum Provisionsverbot etwas gesagt.

Wir müssen es verhandeln, wir müssen aber auch die Besonderheiten sehen.

Ich möchte allerdings nicht jetzt durch die Hintertür Regelungen in dem Text haben, die nicht auf Versicherungsprodukte passt. Der Kollege Sven Giegold, dem ich dafür danke, dass er am Ende diesem Kompromiss seine Zustimmung zugesagt hat, hat natürlich einige andere Änderungsanträge der Grünen eingebracht. Bei zweien einen habe ich genannt, das Provisionsverbot kann unsere Fraktion nicht zustimmen. Ich rede jetzt auch im Namen der Fraktion. Und bei dem zweiten das ist der neu eingeführte Artikel26a, wonach die EIOPA mit einem Eingriff in den Markt Produkte verbieten kann. Nach meiner Meinung ist das Aufgabe der nationalen Aufsichtsbehörden und nicht der europäischen Institution EIOPA. Deshalb sind wir dafür, diesen Antrag, diesen Teil abzulehnen.

Das sage ich zu. Wir haben jetzt Beratungen in unserer Fraktion, die dauern noch

Im Gegensatz zu den Grünen haben wir eine relativ große Fraktion, die will über die Inhalte informiert werden und nicht nur im Endeffekt nicken. Das ist möglicherweise der Unterschied zwischen Kleineren und Großen.